Izvolite. Hvala. Da pojasnim, željo po tem, da državni zbor razpravlja in odloča o razpravi. Najprej, kdo je ta David Kilcullen. to je bil svetovalec ameriškega generala Davida Petraeusa v letih od tisoč dva tisoč sedem do dva tisoč osem. kaj bil takrat, svetovalec za za vojno v Iraku. bil je tudi svetovalec nekdanjega šefa agencije CIA, ameriške. Tako, da od leta dva tisoč pet, dva tisoč šest je bil pa glavni strateg v, v, pri koordinaciji za protiteroristične akcije v State departmentu. Tako da poleg tega pa tudi svetovalec britanske in avstralske vlade in svetovalec Nato pakta. To se pravi, ni to neki, individuum, ki ne bi nič vedel. Moram pa povedati, da so vas o določenih zadevah slabo poučili, kar pravzaprav, ni vaša krivda, ampak je krivda gospoda ministra za zunanje zadeve, ki je že tako ali tako dosti napak delal in in neumnosti govoril. Kaj se dogaja zdaj na Kosovu? do spremembe meja je že prišlo in še prihaja v Evropi, tako da ne misliti, da se je zadeva zaustavila. Tudi ogromno držav odstopa, ki so tudi evropskih , ki so vstopile, ki so dale priznanje pa odstopajo. na Kosmetu, ko kot je pravilno rečeno, Kosovo in Metohija, se pa, prazni se. Ta dežela se prazni, obstaja, recimo Priština in nekatere večje, večja mesta, podeželje se prazni, podeželje v glavnem odhaja v Slovenijo. Tudi po želji in po, možnostih, ki jih je dala nekdanja vlada gospoda Cerarja. ostalo bo prazno ozemlje, ki ga bodo pokupile tiste sile, ki imajo denar, kajti rudna bogastva na Kosovu so velika. In apetiti zahodnih držav so ravno tako veliki. In, poceni nakupi, zemljo bojo pokupili, fino bojo izkoriščali, ljudje s Kosova se bojo naselili v Ljubljani, v Sloveniji, dobili bojo socialno podporo, tako kot jo že dobivajo, vse bo šlo nam na hrbet. Kaj bo pa z našimi ljudmi? Z našimi ljudmi, jih bomo pa potisnili ob stran, tako kot je, upam, da vi tega ne boste storili. To je naredila prejšnja vlada, ko ji je bilo čisto vseeno, kaj se dogaja Slovenci. Jaz verjamem, da vi ne razmišljate tako. Ampak, treba bo pa storiti kaj, da se to ne bo dogajalo. Hvala lepa. Hvala gospod poslanec. Po vašem predlogu ...